Dabei lohnt es sich, einen kurzen Blick darauf zu werfen, von welcher Situation aus wir starten.

Viele Menschen mit Behinderungen aber auch mit Migrationshintergrund haben ebenfalls keinen Anteil an der Erwerbstätigkeit.

So ist es also auch unsere Aufgabe, ein Auge darauf zu werfen, dass gerade die erste Berufsausbildung qualitativ hochwertig ist. Begonnen hat die Diskussion im Bereich des Kopenhagen Prozesses, gefolgt vom Brügge Kommuniqué, und nun ist es auch an uns, zu schauen, inwieweit dieser Bereich auch in die

Insofern ist es ein sehr zentraler Punkt, den wir verfolgen müssen. Der zweite große Bereich ist natürlich der Bereich der Weiterbildung. Aufgrund des demografischen Wandels müssen die Menschen immer länger arbeiten oder sie dürfen länger arbeiten, das muss jeder für sich selbst entscheiden.

Wir haben im Moment eine sehr geringe prozentuale Beteiligung an Weiterbildungsmaßnahmen.

Wir müssen uns alle vorstellen, Weiterbildung muss nebenbei laufen, neben dem Beruf, neben der Familie.